Consider binevenită transformarea proiectului interguvernamental privind Marca patrimoniului european într o inițiativă formală a Uniunii Europene, în condițiile în care proiectul inițial nu a beneficiat de vizibilitatea și prestigiul pe care le merita. Prin acest proiect, deschidem o ușă și către țările care îmbogățesc cultura continentului nostru fără a face parte din Uniune. Un punct esențial este revalidarea siturilor deja desemnate în cadrul acordului interguvernamental, precum și asigurarea unei echități în ceea ce privește statele cu un număr diferit de situri înregistrate inițial. De asemenea, în situația în care siturile nu sunt revalidate direct, este important ca acestea să aibă posibilitatea de a și depune din nou candidatura, pentru a le oferi mai multe șanse. Acordarea pe termen nedeterminat a Mărcii patrimoniului, fără o reevaluare periodică, ar ajuta la folosirea mai eficientă a bugetului redus acordat proiectului. Marca patrimoniului european va sensibiliza opinia publică față de diversitatea patrimoniului nostru cultural comun și a turismului cultural.